Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Zur Zwischenkategorie Ich hätte mir anfangs sicherlich auch, Herr Pieper, andere Lösungen vorstellen können, wonach zum Beispiel für die Regionen, welche bislang die Höchstförderung erhalten und diese nach 2013 nicht mehr bekommen werden, eine Übergangsregelung vorgesehen wird. Die Diskussion ergab jedoch, dass wir weitere, vor allem durch die Krise betroffene Regionen berücksichtigen müssen.

Nur so kann ein verlässlicher Rahmen für eine verantwortliche Förderung dieser Regionen erfolgen, die ja mit eigener Kraft Entwicklungsrückstände abbauen müssen.

Wir kritisieren unter anderem, dass es kein klares Bekenntnis für eine viel entschiedenere Armutsbekämpfung gibt und halten Formulierungen, wie sie hierin enthalten sind, zur Verknüpfung von Kohäsionspolitik mit Konditionalitäten, die die Mitgliedstaaten zwingen, Reformen durchzuführen, für unklar und sehr weit auslegbar. Punktum, Kohäsionspolitik muss ein Instrument des sozialen Ausgleichs und der Solidarität und zwar in allen Regionen bleiben!